Domnule președinte, doamnă comisar, fericirea depinde de libertate și libertatea depinde de curaj asta a spus Tucidide. În momentul acesta, cetățenii europeni, din păcate, nu sunt nici fericiți și nu se simt nici liberi, tocmai pentru că nu am câștigat încă lupta cu COVID 19. Eu vreau să le oferim, să le facem situația mai bună, oferindu le un program solid european de sănătate.

Doamnă comisar, mă îngrijorează, de asemenea, că sunt state membre în care spitalele așa cum a spus domnul Ujhelyi sunt total depășite și sunt altele în care spitalele au camere de cinci stele. Mă îngrijorează, de asemenea, că sunt foarte mulți oameni care se uită acum la noi și, deși nu suferă de COVID 19, suferă de boli cronice și nu pot să meargă în spital. Eu cred că avem oportunitatea să facem, să contribuim la fericirea cetățenilor europeni dându le cea mai bună sănătate din lume sănătatea europeană.